Nicméně, paní komisařko, si dovolím zdůraznit, že transparentnost a integrita jsou naší společnou prioritou.

A proto je nesmírně důležité, abychom disponovali nezávislými kontrolními orgány, které zajistí objektivní vyšetřování potencionálních podezření z podvodů a korupce. Takovým orgánem je právě OLAF a k zajištění jeho maximální nestrannosti je třeba zaručit, aby i jeho dozorčí orgán byl skutečně nezávislý a dokázal zakročit v momentě, kdy by došlo k jakémukoliv podezření v samotném úřadu OLAF. A proto je pro nás důležitá